A njihove ideje so nasprotne osnovnim človekovim pravicam in evropskim vrednotam, saj temeljijo na poveličevanju enih na račun drugih. Evropska unija se v luči terorističnih napadov in groženj trenutno ukvarja s problemom radikalizacije ljudi, posebej mladih, ki se pridružujejo islamskim skrajnežem in njihovim idejam. In ja, to je nujno, potrebujemo evropsko sodelovanje in izmenjavo informacij med organi kazenskega pregona, da bi se borili proti nevarnostim radikalizacije in terorizma. A sami dobro veste, da je radikalizacija možna še na številnih drugih poljih. Zato ne smemo pozabiti, da se v kriznem času, v katerem živimo, sočasno in kaj hitro lahko odvije tudi radikalizacija drugih skupin. Delno se to že izkazuje v odnostu določenih skupin do LGBTI, priseljencev, beguncev, posameznih verskih skupin, Romov, invalidov itd. Da bi preprečili radikalizacije, bi morali največ pozornosti posvetiti prvič naslavljanju vzrokov zanje in reševanju socialno ekonomske situacije ter, drugič, dialogu z državljani in boju proti sovražnemu govoru zlasti na spletu. Na to je politična skupina socialistov in demokratov posebej poudarjala in poudarjamo še danes. Pisanje in širjenje informacij po spletu, kot da se je prelevilo v novo evropsko svoboščino, ki pa je popolnoma neregulirana. A države članice nujno potrebujejo ukrepe, s katerimi bodo lahko omejile in kaznovale sovražni govor in nestrpnost, rak rano razdora v družbi.

Svet Unije moramo pozvati, naj takoj prenehajo blokirati direktive o boju proti diskriminaciji. Tudi tu žal kažemo, da ne govorimo z enim glasom, kar je nevzdržno. Jutri bo rezultat referenduma, ne glede na to, kakšen bo, bo dobra šola, da ugotovimo, kam pelje precej razcefrana politika Evropske unije.